Hvala lepa za besedo! Zdaj, kar nekaj stvari je bilo, omenjenih tekom razprave, ampak ključna nit pa je bila dejansko rečena, ne. Torej, če je iskren namen, da se v državi odpravi volonterska pripravništva in da se zagotovijo sredstva za plačana pripravništva, potem verjamem, da bomo tekom razprave prišli tudi do ustreznih rešitev, ki bodo, to tudi omogočala, ampak vmes v tem času si moramo razčistiti par, pojmov, potem bo lažje v bistvu, kako pridemo do tega, zato ker imamo različne skupine na trgu dela, ki imajo različne potrebe, ne, in vsakemu se treba prilagoditi, da najdemo takšne ustrezne ukrepe, ki bodo dejansko zagotavljali mlademu človeku zaposlitev za na dolgi rok, ne. Želimo si seveda zaposlitve za nedoločen čas. Zakaj je bilo večkrat izpostavljeno obdobje za plačilo oziroma oprostitev plačila prispevkov za delodajalce. Mi imamo zdaj ukrep v državi, kjer delodajalec, če zaposli mladega človeka za nedoločen čas, je upravičen do plačila prispevkov za drugi bruto. S tem smo želeli spodbuditi delodajalce, da bodo mlade zaposlovali za nedoločen čas, čeprav je to že nekoliko lažje ob sprejetju zakona o delovnih razmerjih, ne, predvsem ker jih je strah delodajalce problematike odpuščanja oziroma načina odpuščanja, kako nekomu dati pogodbo za nedoločen čas, če je potem za pač nedoločen čas vezan na njega. Ta del je lažji ta trenutek, ampak kljub temu, ker še vedno ostaja ena skrb pri delodajalcih, smo jih s tem ukrepom želeli spodbuditi, da zaposlujejo mlade za nedoločen čas in ukrep je dokaj uspešen. Številka, ki je mladih, ki se je zaposlilo za nedoločen čas, leti že čez tri tisoč, kar je dobro, želimo si še več, napovedovali smo sicer nekoliko višjo številko, ampak glede na gospodarske razmere razumemo, da včasih ni mogoče uresničiti vse te zaposlitve, ki za katere si seveda prizadevamo. Zraven še vedno nagaja ali pa nam je nagajala v dva tisoč štirinajst nekoliko gospodarska rast, z verjamemo, da se gospodarska rast, vidimo, da se gospodarska rast izboljšuje in upamo, da bo to potegnilo za sabo tudi posledico večjega zaposlovanja. Ko smo predvideli ta ukrep, moramo zelo paziti, zdaj kaj bomo naredili z ukrepom, oprostitev plačila prispevkov za pripravnike. Da ne bomo spodbudili delodajalce, da namesto zaposlovanja za nedoločen čas se primejo tega ukrepa, torej za plačila pripravništva, ki je časovno omejen, ne, je za določen čas in v tistem trenutku zelo hitro pride tisti ukrep, ki je namenjen za nedoločen čas pod velik vprašaj. Ni problematika v tem, da bi nasprotovali obdobju. Usesti se moramo, videti, kaj to pomeni, in nagraditi delodajalce, če bodo zaposlovali mlade za nedoločen čas. Naš predlog je tudi bil: v vsaki finančni perspektivi se zaposli veliko ljudi, tudi mladih ljudi na tehnični pomoči za pomoč pri črpanju evropskih sredstev. Predlagamo, da se ti ljudje zaposlujejo za nedoločen čas, ker je čas trajanja projekta sedem let in se ve, da gre za neko določeno obdobje, ampak pogodbe so pa lahko za nedoločen čas zato, ker to mladim omogoča samostojno življenje, osamosvojitev, vzemanje kredita in tako naprej. Zato smo pač naredili vse v smeri, da ukrepe, ki jih predlagamo spodbujamo bolj to zaposlovanje za nedoločen čas. Slovenska demokratska stranka je res ta trenutek v nekoliko lažji situaciji. Pa ne zato, ker ima to napisano v programu, to je v vseh programih strank odprava volonterskega pripravništva, ampak zato, ker ne rabi predvideti finančnih posledic, ki jih takšen zakon tudi seveda prinaša. In zato je treba jasno definirati. Še enkrat, na ministrstvih, kje so potrebna ta pripravništva, za kaj so potrebna, kdaj so potrebna, nujno potrebna, da nekdo lahko pristopi k strokovnemu izpitu in vprašanje sploh, ne, ali potrebujemo še vedno pripravništva na določenih segmentih. Mi imamo danes različno področja in je treba pogledati, zato smo na ministrstvu, ko smo spravili pobudo sploh v javnost, da se lotimo odprave volonterskega pripravništva pozvali ministrstva, da pripravijo spremembe področne zakonodaje, da pogledajo, kje natančno potrebujejo pripravništva, zakaj jih potrebujejo in zagotovijo določena sredstva, da bodo ta pripravništva dejansko tudi plačana. Če bomo jutri izbrisali pripravništva iz vseh področnih zakonov, kar nam je cilj, in prisilili ministrstva, da ta pripravništva postanejo plačana pripravništva, potem bomo morali, ne, tudi zagotoviti finančna sredstva, da bomo ta pripravništva lahko financirali. In tukaj je glede na stanje, to je pač tudi, če bi vi sedeli zdaj na vladni strani, ne, imeli enako enak izziv, bom temu rekel, najti finančna sredstva za takšne zaposlitve, ker veste, da pač situacija, takšna kot je, ne omogoča vseh želja, ki bi jih želeli enostavno narediti. Zato smo mi ves napor vložili v črpanje evropskih sredstev. Mi smo, ministrstvo, ki je počrpalo zelo blizu stotim odstotkom sredstev, ki so na voljo iz, evropskih sredstev. Danes Zavod Republike Slovenije za Slovenijo je že objavil razpis za plačana pripravništva, osemsto petdeset mladih pripravnikov, ki ne bodo imeli pogoja biti tri ali šest mesecev na zavodu za zaposlovanje samo ob vpisu na zavod, tako torej vpis v evidenco in bo omogočal, da se vključijo v program plačanih pripravništev. Teh bo osemsto petdeset ta trenutek, pet milijonov sredstev od tistih skupne mase, ko smo že govorili in ki se večkrat poudarja, ne. Čakamo pa na novo finančno perspektivo, z naše strani so programi pripravljeni, potrebujemo sprejem uredbe in pa nastavke v sistemu, da bomo lahko začeli sredstva tudi črpati. In ta del bomo na ministrstvu oddelali, še enkrat zahvala ekipi na ministrstvu, ki to zna zelo dobro narediti in je tudi dokazala, da so ta trenutek, ena redkih sredstev, ki so na voljo, pač sredstva, Evropske unije oziroma iz različnih skladov na tem področju, znamo to narediti in smo tudi naredili. Da vam povem, zakaj si želim, da pridemo do konstruktivnih rešitev in da skupaj poiščemo rešitve, ni več pomembno, koalicija, opozicija v smislu, kdo predlaga bolje. Če najdemo skozi razpravo najboljši predlog, ga dopolnimo in na koncu naredimo nekaj dobrega, se mi zdi, da bodo ljudje to nagradili, ne pa to, da se tukaj, velikokrat, opozarjamo, kdo ima boljšo in kdo nima, boljše rešitve. Ker obstajajo tudi trendi, ki so pokazali da v letu dva tisoč štirinajst imamo res ugodne rezultate, kar se tiče zaposlitev brezposelnih oseb. Jaz imam tukaj pred sabo graf, ki jasno kaže, da je v zadnjih dvajsetih letih leto dva štirinajst, smo v letu dva štirinajst zaposlili največ brezposelnih oseb. Zaposlili! Ne zbrisali iz evidence, to je najbolj pomembno. In številka je leti čez sedemdeset tisoč, kar je, iz vidika tega, kaj je bilo možnosti zaposlovanja v gospodarstvu, samo, točka, ki lahko rečemo, da ukrepe, ki smo jih sprejeli v okviru jamstev v okviru druge aktivne politike zaposlovanja, da so ti ukrepi dejansko zelo pomembni za delodajalce in vse tiste, ki se teh ukrepov dejansko poslužujejo. Prej je bilo rečeno, da je, oprostitev plačila prispevkov za pripravnike, da je to boljši ukrep kot javna dela. Teh dveh ukrepov ne gre primerjati, zato sem še enkrat rekel, imamo različne ukrepe na trgu dela, ki so prirejeni različnim ciljnim skupinam z različnimi potrebami. O pripravništvu govorimo takrat, ko mlad človek iz izobraževalnega sistema vstopi na trg dela, ga je treba pograbiti in ga v trenutku vključiti na trg dela. To je cilj jamstva za mlade. Javna dela prihajajo po lestvici aktivne politike za poslovanje na zadnje mesto zato, ker so zadnji ukrep, kjer nekomu, ki je dolgotrajno brezposeln, omogočiš, da dela. Zato smo se, na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zelo borili, da povečamo sredstva za javna dela, da bodo v enakem obsegu, kot so bile, kot so bila javna dela v dva štirinajst, zato, ker je bolje, da so ljudje zaposleni, kot pa da so na zavodu in prejemajo denarno nadomestilo. Tudi če gre za javna dela zato, ker so to ljudje, ki imajo velike težave pri vstopu na trg, ki imajo velike težave pri prekvalifikaciji in recimo, obdelavi nekega novega nej delovnega mesta in so na zavodu več kot eno leto. To pomeni, da so izven sistema da imajo velike težave in jih s programi javnih del lahko na neki način ponovno vključimo v sistem in upamo, da bodo na dolgi rok lahko v tem sistemu tudi tudi ostali. Tako da teh ukrepov je več kot šestintrideset. Še bomo delali skupaj v dialogu z mladimi, s političnimi strankami, civilno družbo, da bomo našli še ukrepe, ki bodo dejansko pozitivno vplivali na zaposlovanje mladih na dolgi rok. To nam mora biti vsem v v v cilj. Vam povem še en primer. Recimo eden izmed programov, Podjetno v svet podjetništva, kjer zapremo mlade in jih zaposlimo za šest mesecev. Pridobijo možnost mentorja, ustvarijo svoj d. o. o., se osamosvojijo, zaposlijo, delajo na trgu, je, prejel nagrado, prvo nagrado med projekti, aktivne politike zaposlovanja v Evropski komisiji, torej na podlagi črpanja teh sredstev, tako da en del, en del smo pokazali, da znamo na tem področju, se pa strinjam, da še vedno, je manever, da se predlaga boljše ukrepe, ki bodo prijemali dlje časa in ki bodo mladim omogočili zaposlitev na dolgi rok. Zato pri je bilo v našem stališču izpostavljeno samo to, da je treba pri kakršnih koli ad hoc rešitvah, to smo se že naučili, ne, videti, kaj dejansko pomeni, ko na neki točki izbrišemo vse, kaj bo to posledično prineslo na dolgi rok. Da ne bomo slučajno naredili več škode, kot koristi. Hvala lepa.